Señor presidente, señor comisario, ha descrito usted perfectamente la situación en Venezuela violencia generalizada, sufrimiento enorme de la población, emergencia humanitaria, violación de los derechos humanos, usurpación de la soberanía nacional y una deriva totalitaria. Por eso este Parlamento va a tener que levantar nuevamente su voz y mañana, en el informe del señor López, tiene que hacer un pronunciamiento contundente. Mi grupo político ha venido pidiendo sanciones selectivas que no penalicen al pueblo venezolano contra los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y en este sentido, señor presidente, creo que es importante destacar que el Parlamento Europeo tiene que volver a manifestarse claramente en apoyo de la oposición democrática en Venezuela. Golpeada, perseguida, encarcelada, inhabilitada está dando un ejemplo y un testimonio de dignidad en su lucha por la libertad. Quisiera, señor presidente, pedirle al comisario que traslade un mensaje a la alta representante el papa Francisco, en su viaje de regreso a la visita a Colombia, ha pedido una mayor implicación de las Naciones Unidas.

Fracasada la mediación de los presidentes en nombre de UNASUR, suspendida en el Mercosur, condenada por la OEA, me gustaría preguntarle si piensa que la mediación de un enviado especial o de un representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, con apoyo de la comunidad internacional y por supuesto de la Unión Europea, podría contribuir a sacar al país de la crisis política y de la situación de emergencia humanitaria en la que se encuentra.